Señora presidenta, es evidente que la Unión Europea necesita una nueva estrategia para África. El problema es que parece ser que Europa quiere una estrategia que responda a los intereses de sus multinacionales y de las élites políticas y no a los objetivos de desarrollo y a los intereses de las mayorías sociales africanas.

Migraciones, seguridad, comercio o inversiones son en realidad la agenda geopolítica de la Unión Europea. Lo que África y Europa necesitan es una relación duradera basada en los derechos humanos, el desarrollo social y la sostenibilidad medioambiental. Y, para ello, este tipo de estrategias no pueden ser herramientas de los intereses comerciales o securitarios europeos, sino que tenemos que darle una vuelta de 180 grados a nuestras políticas, para que sean coherentes desde un enfoque de derechos.